soll es zukünftig nicht mehr möglich sein, Angestellte per Videoüberwachung zu kontrollieren.

Es kann nicht sein, dass wir hier weiterhin blockieren. Als Liberale wollen wir nicht, dass die Bürger sich entscheiden müssen zwischen Privatsphäre und Datenschutz und einer digitalen Teilhabe. Wir wollen das Gegenteil. Europäischer Datenschutz kann zu einem globalen Wettbewerbsvorteil werden. Und genau hier müssen wir aktiv werden, damit der Verbraucher genau weiß, dass egal welche Daten er ins Handy oder sein Fitnessarmband eingibt oder auch beim Auto verwendet diese Daten sicher sind, und er weiß, was damit passiert. Das ist unser Ziel!